Señor Presidente, yo también quiero unirme a la felicitación a la ponente, que ha trabajado largo y tendido sobre un tema de apariencia técnica, pero con tantas implicaciones. Yo entiendo que la mayoría de los que estamos aquí, por no decir todos, queremos y estamos haciendo todo lo posible por defender a nuestras pequeñas y medianas empresas, pero sabemos que, a nivel europeo, y sobre todo cuando se trata de seguridad vial, normalmente no solemos poner en el otro platillo de la balanza los costes tremendos de los accidentes, incluidos los del carpintero o los del fontanero, que tienen una furgoneta de 2,8 toneladas. Es decir, que hay que saber poner en el otro platillo de la balanza los costes de esos accidentes y la necesidad de la seguridad vial, también para el pequeño empresario y para el autónomo.